zu messen, sondern sie sind auch verpflichtet, ab 2011 die Emission pro Energieeinheit um jährlich 1 und bis 2020 um 10 zu senken.

Davor möchte ich doch warnen, denn es gibt sehr unterschiedliche Festlegungen und Ermittlungen über Emissionen bei der Gewinnung von Rohöl oder Öl aus Sanden oder aus Schiefer. Ich habe gerade vor einer Stunde mit einem Vertreter der chemischen Industrie geredet, der sagte, dass es noch viele Möglichkeiten der technischen Entwicklung gebe, sodass hier eine wesentlich bessere Bilanz erzielt werden könne. Ich darf auch daran erinnern, dass wir immer von der Unabhängigkeit von Energiequellen außerhalb der Europäischen Union reden. Wir haben hier in der Europäischen Union diesen Rohstoff, sodass wir diesen Aspekt in unsere Diskussion mit einbringen sollten. Aber das geht alles nur, wenn Standardwerte da sind, die zu überprüfen sind. Und deswegen bitte ich die Kommission, schnell zu handeln.